Simplemente, decir sin pasión que la propuesta que hemos hecho creo que es equilibrada, que no es una decisión arbitraria, sino que se va a basar en estudios científicos en todo caso. Y, querido comisario, por muchas veces que diga que vamos a eliminar los objetivos, no es cierto. Los objetivos no se van a eliminar. Eliminamos los objetivos cuantificados de antemano, de forma subjetiva y sin un criterio. Y esos sí los eliminamos, porque, a pesar de que usted dice que la buena gestión quedará en entredicho, yo creo en la buena gestión proveniente de la regionalización.

Yo creo que lo van a hacer bien. Y, desde luego, regionalización no es anarquía, como aquí se ha dicho. Va a haber metas cuantificables, señor comisario. Usted lo sabe. Y las va a haber en un año, si se ponen de acuerdo, o en un año más seis meses si no lo hacen y lo hará la propia Comisión. Pero serán metas que tengan en cuenta las especificidades de cada pesquería y de cada cuenca. ¿Eso es malo? Yo creo que ustedes apostaron por la regionalización, pero menos, ahora menos.

Y ustedes también lo hacían y han estado muchos meses trabajando con el Consejo en esa línea. Y de repente, todo ha cambiado. Lo que ha servido, ahora ya deja de servir. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Comisario, vamos a trabajar en el futuro, y vamos a hacerlo bien. Y seguro que llegaremos a acuerdos.

Hay que adoptar los compromisos. Todos cedimos. Votemos. Apoyémoslo.